Eine einfache, klare und verständliche Gesetzgebung ist von großer Bedeutung für die Akzeptanz der Europäischen Union in der Bevölkerung.

Die Vereinfachung des europäischen Rechtsetzungsprozesses sollte deshalb eines der Grundanliegen der europäischen Institutionen sein. Dazu gehört ganz besonders auch die Verringerung von Verwaltungslasten für unsere Unternehmen. Das wird neue Kräfte für wirtschaftliche Entwicklung und Innovationen freisetzen. Aber nicht überall, wo Europa draufsteht, ist auch Europa drin, so ist zumindest meine Erfahrung in meinem Heimatland.